Dat kan op termijn bijzonder schadelijk zijn voor de uitgevers in Europa, schadelijk ook voor het mediapluralisme.

Is dat een kwestie van weken of een kwestie van maanden om eventueel hier een initiatief te nemen van bij de Commissie.